Monsieur le Président, Madame la Commissaire, dans la proposition initiale, la Commission considérait que le mécanisme de stabilisation pour les bananes fonctionnait parfaitement.

Nous n'avons pas partagé cette position et nous avons agi pour modifier et renforcer les mesures pour préserver la production européenne.

Nous le savons tous ce mécanisme de stabilisation n'a jamais été appliqué ni pour la communauté andine, ni pour l'Amérique centrale. Le système d'alerte précoce proposé et d'autres améliorations devront permettre de faciliter le déclenchement de ce dispositif dans l'intérêt de nos producteurs.